virðulegi forseti þetta mál er einfalt það gengur út á það að opna bókhald ríkisstofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins það var flutt á síðasta þingi þá var fyrsti flutningsmaður óli björn kárason ásamt eða sem hér stendur og háttvirtum þingmanni brynjari níelssyni en núna flytjum við

háttvirts þingmanns þá eru það sömu flutningsmenn og að auki háttvirtur þingmaður ragnheiður ríkharðsdóttir þetta gengur einfaldlega út á það svo ég lesi beint upp úr breytingartillögunni með frumvarpinu með leyfi forseta þá er stjórnvöldum og lögaðilum sem eru að fimmtíu og eitt prósent að hluta í eigu hins opinbera er skylt að birta opinberlega sundurgreindar upplýsingar um kaup á vörum og þjónustu yfir hundrað fimmtíu þúsund krónur í hverjum almanaksmánuði nema ákvæði tíundu grein um takmarkanir á upplýsingarétti vegna almannahagsmuna eigi við skulu upplýsingar vera öllum aðgengilegar og birtast sem mánaðarlegt yfirlit á vef viðkomandi stjórnvalda eða lögaðila eigi síður en tíunda dag næsta mánaðar þar skal kaupfjárhæð koma fram ásamt lýsingu á keyptri vöru og þjónustu þá skulu einnig fylgja upplýsingar um hver seljandi er fjárhæðir samkvæmt fyrstu málsgrein skulu breytast annað hvert ár í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs í fyrsta sinn fyrsta janúar tvö þúsund og átján önnur grein hljóðar þannig að lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sextán megintilgangur frumvarps þessa er að tryggja aðgang almennings fjölmiðla fræðimanna og félagasamtaka að upplýsingum um hvernig opinberir aðilar jafnt á vegum ríkis sem sveitarfélaga verja a eigin erum fjármunum aðgangur almennings að slíkum upplýsingum er sjálfsagður og eðlilegur þá mun birting þeirra leiða til aukins aðhalds með hinu opinbera og þar með tryggja betur að hið opinbera verji fjármunum af skynsemi og ráðdeild með samþykkt frumvarpsins munu ekki ein göngu ráðuneyti undirstofnanir þeirra og sveitarfélög þurfa að birta mánaðarlega yfirlit yfir keyptar vörur og þjónustu heldur einnig öll fyrirtæki sem eru að meiri hluta í eigu opinberra aðila hér er ekki lagt til að félagasamtök eða sjálfseignarstofnanir sem byggja rekstur sinn að mestu eða öllu leyti á framlögum frá ríki eða sveitarfélögum falli undir ákvæðið flutningsmenn telja hins vegar að í náinni framtíð sé nauðsynlegt að setja í lög ákvæði um slíka almenna upplýsingaskyldu aðila sem þiggja opinbert fé þannig verði fjárveitingar opinberra aðila bundnar þeim skilyrðum að viðkomandi upplýsi með sundurgreindum hætti hvernig þeim fjármunum hefur verið varið á síðustu árum hafa verið stigin ákveðin skref í bretlandi við að opna opinbera stjórnsýslu og gera fjármál ríkis og sveitarfélaga gagnsærri en áður árangurinn er aukið aðhald og sparnaður í innkaupum en ekki síður hefur orðið til jarðvegur fyrir einstaklinga og fyrirtæki með nýjar og ódýrari vörur og þjónustu fyrir opinbera aðila þannig hefur samkeppni um viðskipti við opinbera aðila aukist sem hefur leitt til lægra verðs á aðföngum og keyptri þjónustu upplýsingar um hvernig fjármunum ríkisins er varið í samræmi við lögin var komið á fót sérstakri vefsíðu usaspendinggov þar sem skattgreiðendur geta nálgast upplýsingar um það hvernig alríkið ver fjármunum sínum nú hafa að minnsta kosti fjörutíu og sex ríki bandaríkjanna opnað svipaðar vefsíður þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um útgjöld viðkomandi ríkis meðal annars um kaup á vörum og þjónustu þá hafa margar borgir og sveitarfélög í bandaríkjunum farið svipaðar leiðir upplýsingakerfi og gagnsæisgáttir alríkisins og einstakra ríkja bandaríkjanna hafa aukið aðhald að fjárveitingavaldinu og embættismönnum ábendingar almennings og fjölmiðla hafa leitt til þess að milljónir dollara hafa sparast aukinn þrýstingur hefur orðið til þess að opinberir aðilar fara betur með skattfé og sóun hefur minnkað markmið frumvarpsins er ekki aðeins að tryggja betri meðferð opinbers fjár og draga úr sóun heldur ekki síður að vinna gegn hvers konar spillingu sem fær aðeins þrifist þegar upplýsingum er haldið leyndum eða aðgangur almennings að upplýsingum er torveldaður gagnsæi við kaup opinberra aðila á vörum og þjónustu hamlar því að óeðlilega sé staðið að verki og eykur þar með traust á opinberum aðilum í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að á eftir þrettándu grein upplýsingalaga um birtingu upplýsinga að frumkvæði stjórnvalda komi ný grein er verði þrettándu grein a með fyrirsögninni upplýsingar um kaup á vörum og þjónustu markmiðið með greininni er að skylda stjórnvöld og lögaðila sem eru að fimmtíu og eitt prósent hluta eða meira í eigu hins opinbera það er ríkis og sveitarfélaga að birta opinberlega sundurgreindar upplýsingar um kaup á vörum og þjónustu yfir hundrað og fimmtíu þúsund krónum í hverjum almanaksmánuði lagt er til að fjárhæðin hækki miðað við neysluvísitölu annað hvert ár í fyrsta sinn fyrsta janúar tvö þúsund og átján í greininni felst jafnframt að upplýsingarnar skuli vera öllum aðgengilegar og birtar á vef viðkomandi stjórnvalds eða lögaðila eigi síðar en tíunda dag næsta mánaðar þannig skuli birtur listi yfir kaup hvers mánaðar innan fjörutíu daga frá kaupum sem voru samþykkt fyrsta dag mánaðar kaupfjárhæð komi fram ásamt lýsingu á keyptri vöru og þjónustu þá fylgi einnig upplýsingar um hver seljandi er það er nafn og kennitala nauðsynlegt er að leggja til takmarkanir á þessari skyldu stjórnvalda og lögaðila samanber tíundu grein laganna en samkvæmt þeirri grein er heimilt að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast meta þarf því í hverju tilfelli hvort heimildin til takmörkunar eigi við en hana ber að túlka þröngt út frá meginreglunni sem lögð er til í greininni komi fram krafa um aðgang að upplýsingum sem hafa ekki verið birtar samkvæmt greininni og sem lögaðili ásamt æðra stjórnvaldi synjar um aðgang að á grundvelli tíundu greinar laganna yrði unnt að bera slíka synjun stjórnvalds undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál virðulegi forseti í örstuttu máli er þetta svona hér er notað að opna bókhaldið fyrir almenning og öðrum til að auka líkurnar á ráðdeild og sparnaði og koma í veg fyrir sóun og spillingu fordæmin eru til staðar við erum ekki að gera eitthvað sem enginn hefur gert áður og erum ekki að finna upp sjóði og bara til að vekja athygli á ástandinu eins og það er í dag þá er búið að birta endalausar skýrslur það koma endalausar hópar um að það borgi sig fyrir hið opinbera að bjóða út vöru og þjónustu það eru til rammasamningar það er stofnun sem heitir ríkiskaup nú skyldi einhver segja það hlýtur þá að hafa verið gert en staðreyndin er það er ekki gert og það ætti ætla það til dæmis að einfaldur hlutur eins og bjóða út rafmagn síma og aðra slíka þætti sem mundu spara milljónir jafnvel tugmilljónir fyrir einstakar stofnanir en það er einfaldlega ekki gert það er ekki einu sinni farið inn á rammasamninginn þar sem ódýrasta varan er ég nefni bara tvær vörur af því að þær eru samkynja og ekkert sem mælir gegn því að það sé boðið út meiri hluti háttvirtrar núverandi fjárlaganefndar hafa farið leiðir sem áður hafa ekki verið farnar við erum búnir að senda hvert einasta ráðuneyti þar sem við viljum fá sundurgreint hvað er búið að bjóða út og hverju hefur verið skilað enn sem komið er hefur mjög lítið af upplýsingum borist en það hefur þó komið svo maður sé sanngjarn frá einstaka ráðuneytum bréf þar sem er sagt að þessar upplýsingar séu á leiðinni en ég veit það fyrir víst að því er ekki fylgt eftir hvorki í lagabókstaf né stefnu stjórnvalda hvað þetta varðar nú auðvitað og við munum halda því áfram í meiri hluta í háttvirtri fjárlaganefnd að fylgja þessu máli eftir en við þurfum augljóslega að ganga lengra og hér er tæki til þess það er bara einfaldlega að opna þetta ég til dæmis vek athygli á því að eitt sem er tilgreint þarna í greinargerðinni og ætti að vera smámál sem snýr að því að þetta auðveldar líka nýjum aðilum sem oftast eru litlir aðilar oft einyrkjar sem koma af markaðnum að koma sinni vöru áleiðis og það er gríðarlega mikilvægt við erum að tala um að þetta eru kaup hins opinbera nær átta hundruð milljarðar króna þannig að það er eftir miklu að slægjast fyrir þá sem vilja selja vöru og þjónustu og mikilvægt að þeir hafi tækifæri til að vekja athygli á sinni vöru og átta sig á hvar tækifærin liggja því tækifæri þeirra sem eru komin með góða og ódýrari vöru eru líka tækifæri skattgreiðenda ég vonast til þess þetta er í þriðja skipti sem þetta er lagt fram að þetta nái afgreiðslu núna og þrátt fyrir að það megi færa rök fyrir að það eigi jafnvel heima í einhverri annarri nefnd þá legg ég það til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar fjárlaganefndar þó þetta séu upplýsingalögin vegna þess að þetta snertir beint rekstur ríkisins það getur ekkert verið skýrara og það er því óeðlilegt að þetta fari í aðra nefnd jafnvel þó upplýsingalögin heyri undir aðra nefnd en háttvirta fjárlaganefnd en þetta er nákvæmlega mál sem háttvirt fjárlaganefnd sem hefur lengri tíma heldur en nokkurn tíma áður til að fara yfir fjárlögin á að ræða um leið og við erum að fara í gegnum fjárlagavinnuna og ég vek athygli á því að þetta eru ekki bara ríkisstofnanir þetta eru öll fyrirtæki í eigu ríkisins sem ríkið á meira en fimmtíu og eitt prósenta hlut í og þá þýðir það o h f fyrirtækin sem mörg hver hafa lagt mikið á sig til að halda upplýsingum þau eru náttúrlega ekki mörg en það eru mjög áberandi dæmi um það að þau hafi reynt að halda upplýsingum frá háttvirtri fjárlaganefnd og gert okkur mjög erfitt fyrir að veita eðlilegt aðhald sem við erum kosin til að gera ég legg til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar fjárlaganefndar til afgreiðslu